Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wie kann es sein, dass mit Kinderarbeit Wolle in Usbekistan produziert wird und dann unter unmenschlichen Bedingungen in Pakistan und Bangladesch Kleidungsstücke produziert und danach zu hohen Verkaufspreisen hier in Europa abgesetzt werden und zur Gewinnmaximierung dieser Konzerne führen? Wir müssen von unseren europäischen Konzernen einfordern, dass die ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden.

Deswegen fordere ich die Kommission auf, eine Berichtspflicht für große Unternehmen festzulegen, wonach sie verbindlich ihre CSR Bestimmungen genau wie ihre ökonomischen Geschäftsdaten vorlegen müssen. Zum zweiten müssen aber auch diese Unternehmen gemeinsam handeln.

Wir müssen dafür eintreten, dass sich die europäischen Unternehmen gemeinsam verpflichten, Sozialstandards einzuhalten.